Señor Presidente, señor Busuttil, ¿sabe usted que, de los Parlamentos nacionales, solamente en tres países se ha incluido el PNR en sus legislaciones nacionales? ¿Sabe que el Reino Unido y Francia dos de estos países lo han incluido en sus leyes contra la inmigración? ¿Sabe que Dinamarca el tercer país que lo ha incluido en su legislación lo ha hecho solamente para casos de terrorismo?

En el informe del GT 29 son los supervisores de protección de datos nacionales de cada uno de los países los que han estimado que este acuerdo vulnera los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos.